Doamnă președintă, mă bucur foarte mult că am adoptat astăzi această propunere, această rezoluție pentru indicarea în mod obligatoriu a țării de origine pe produsele alimentare și, de asemenea, mă bucur că am reușit să învingem lobby ul industriei alimentare, care a fost foarte puternic în aceste zile. S au publicat de către Comisia Europeană, în 2015, mai multe rapoarte de fezabilitate privind etichetarea obligatorie a produselor și ne au arătat aceste rapoarte că ar costa mai mult industriile dacă ar trebui să pună și etichete cu țara de origine, iar asta ar duce la scumpirea produselor și scumpirea ar trebui să fie suportată de consumatori. Nu înțeleg de ce industriile nu pot să suporte ele această scumpire, pentru că este obligația lor să scrie ce țară a produs un anumit produs pe care îl pun pe piață și nu consumatorii să suporte acest cost. Mai departe, în ceea ce privește România și colegii mei s au referit la țările lor pentru noi și pentru români este foarte important să știm de unde provin aceste produse.